La Commission européenne passe en effet sous silence que le consommateur lambda en supportera les conséquences sur le plan du chômage et de l'inflation sur les prix. La taxe carbone aux frontières aura en effet pour conséquence que les multinationales chinoises ou américaines répercuteront, sur leurs prix, leurs coûts devenus plus élevés.

Mais sous couvert de la crise économique consécutive à l'actuelle pandémie, la Commission a réussi le tour de force de faire accepter un emprunt mutualisé remboursé par des recettes autonomes, à créer, et qui se transformeront en impôt pérenne à son seul profit. Le tableau de l'européanisation des finances publiques nationales que l'Union européenne prépare in petto depuis plusieurs années est désormais complet, avec la création d'impôts européens qui ne disent pas leur nom. Mais le combat n'est pas terminé car, il faut l'avouer, l'Allemagne est rétive sur la taxe carbone et l'Irlande sur la taxe numérique, à moins que la majorité qualifiée ne se substitue à la règle de l'unanimité, pourtant gravée dans le marbre des traités de Bruxelles.